frú forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um rannsókn á einkavæðingu bankanna sem ég flyt ásamt þingmönnum samfylkingarinnar hér stendur í þingskjali með leyfi forseta alþingi ályktar að gerð verði sjálfstæð og óháð rannsókn á einkavæðingu og sölu hlutabréfa í landsbanka íslands og búnaðarbanka íslands og tengdum málefnum til verksins verði fengnir sjálfstæðir aðilar sem hafi sömu heimildir til skýrslutöku og gagnaöflunar og rannsóknarnefnd alþingis hafði ef nauðsyn krefur setur alþingi lög til að tryggja aðgengi rannsóknarnefndar að nauðsynlegum gögnum og upplýsingum forseti alþingis skipar þriggja manna nefnd til að vinna rannsóknina og skila um hana skýrslu til alþingis innan sex mánaða frá skipun nefndarinnar síðan eru talin upp frú forseti fimmtán atriði eða fimmtán spurningar og atriði í stafliðum sem nefndin á að leitast við að svara í rannsókn sinni ég ætla ekki að lesa þær upp þingmenn geta glöggvað sig á því í þingskjali sextán sextánda máli en augljóslega er verið að vísa til

og á þá beittu gagnrýni sem þar kom fram á einkavæðinguna sem fram fór árið tvö þúsund og tvö og telja flutningsmenn nauðsynlegt að fara ofan í saumana á þeim atburðum vissulega hefur margt komið fram og margt kom fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar en það er ekki þar með sagt og alla vega eru flutningsmenn þeirrar skoðunar að öllum spurningum hafi ekki verið svarað og það sé fullt tilefni til að rannsaka þessa þætti betur og upplýsa um framangreind atriði og upplýsa eða fá svör við þeim spurningum sem lesa má í tillögunni

svari öðrum spurningum sem fram geta komið við hana markmið rannsóknar af þessu tagi er eins og áður segir að varpa ljósi á rás atburða við sölu landsbankans og búnaðarbankans árið tvö þúsund og tvö svo ljóst sé hvar í stjórnkerfinu hvenær og hvers vegna hver einasta veigamikil ákvörðun í því ferli var tekin aðeins þannig má draga réttan lærdóm af þessu umdeilda söluferli og byggja á þeim lærdómi við setningu laga og reglna við einkavæðingu ríkisfyrirtækja í framtíðinni eins og háttvirtir þingmenn vita var þessi tillaga fyrst flutt sem breytingartillaga við skýrslu þingmannanefndar alþingis sem var afgreidd í lok síðasta þings en það varð að samkomulagi á milli þingflokka að breytingartillögur yrðu ekki afgreiddar í heild með skýrslunni heldur teknar fyrir sem sérstök þingmál í upphafi hundrað þrítugasta og níunda þings og því stend ég hér og mæli fyrir þessari þingsályktunartillögu sem áður var breytingartillaga og vonast að sjálfsögðu til þess að háttvirtir þingmenn allra flokka sem sæti eiga á hinu háa alþingi sjái sér fært að